frú forseti ég mæli fyrir áliti minni hluta allsherjarnefndar sem að standa sá sem hér stendur og háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir ég verð að segja það hér í upphafi að aðdragandi þessa máls og undirbúningur allur er fyrir mér stórt víti til varnaðar óheilladæmi um óvandaða frumvarpssmíð svo vægt sé til orða tekið í athugasemdum með frumvarpinu er greint frá því að við myndun núverandi ríkisstjórnar hafi verið ákveðið að fara heildstætt yfir verkaskiptingu milli ráðuneyta með það fyrir augum að eins og segir hagræða einfalda stjórnsýslu og skipa skyldum málaflokkum undir eina stjórn og að lögum um stjórnarráð íslands hafi verið breytt í því skyni á síðasta þingi þessar skýringar eru alls endis ekki réttar það blasir við öllum sem kynna sér þetta mál þær breytingar sem mælt er fyrir um í frumvarpinu má fyrst og síðast rekja til skiptinga ráðuneyta og ráðherrastóla milli samstarfsflokka ríkisstjórnarinnar síðastliðið vor ákvörðunin var tekin og lögum um stjórnarráðið var breytt án þess að skilgreind og rökstudd markmið lægju fyrir án þess að þarfagreining lægi fyrir án þess að kostnaðargreining lægi fyrir

og það verður fróðlegt að fylgjast með því hér í dag hvernig háttvirtir þingmenn aðrir en ég munu haga málflutningi sínum og hvort þeir muni standast fimmtán mínútna regluna sem þeir geta kannski æft sig á í dag það er nefnilega svo að vönduð lagasetning hefur ekkert með ræðutíma að gera heldur undirbúning heldur vandaðan undirbúning áður en frumvarpið er lagt fyrir þingið og frumvarpið samið forvinnu undirbúning og síðan vandaða vinnu í nefndum þingnefndum öllum það vantar allt hér það vantar algjörlega í þetta mál ég get alveg sagt það hér og horft í augun á hverjum sem er að það er mín skoðun að þetta frumvarp sé hrákasmíð

það er ekki gerð minnsta tilraun til að bera saman núgildandi skipan mála og málaflokkar miðað við breytta skipan og meta með rökstuddum og faglegum hætti áhrif breytinganna það örlar hvergi á slíkum rökstuðningi í greinargerð með frumvarpinu og ekki heldur í áliti meiri hluta allsherjarnefndar það er hvergi að finna rökstuðning fyrir þessum breytingum aðeins er fullyrt að það muni koma til aukinnar samhæfingar aukinnar skilvirkni og að kerfið verði auðskiljanlegra og aðgengilegra almenningi og svo framvegis þetta eru allt saman órökstuddar fullyrðingar maður finnur þessum orðum hvergi stað í frumvarpinu og hvergi stað í áliti minni hlutans ég er þeirrar skoðunar og fullyrði og við sem stöndum að þessu minnihlutaáliti að þessar breytingar muni almennt séð hafa þveröfug áhrif í veigamiklum atriðum og skapa mikla óvissu og ekki að skapa það hefur þegar skapað mikla óvissu starfsmenn eru í óvissu nú í jólamánuðinum á aðventunni um sig og fjölskyldur sínar vegna þess að það stendur til að flytja starfsmenn eins og fé á fæti ekki bara á milli stofnana ekki bara að setja þá undir nýjar stofnanir heldur líka landshluta á milli án þess að þeir hefðu nokkurn undirbúning undir það samt eru þessar breytingar að bresta á fyrsta janúar en ég er ekki einn um þessa

skógfræðingafélaginu og fleirum og fleirum þar sem tekið er undir þessi sjónarmið nákvæmlega þessi sjónarmið ég gagnrýni það líka að það eru fleiri breytingar á stjórnarráðinu í gangi heldur en kom til umfjöllunar í allsherjarnefnd þannig er það eru slitnir frá umfjöllun allsherjarnefndar ákveðnir veigamiklir þættir sem eru á sviði heilbrigðisráðuneytis og almannatrygginga og utanríkisráðuneytis og það er mér óskiljanlegt af hverju þetta er ekki unnið heildstætt og það er líka óskiljanlegt af hverju öll frumvörp sem þarf að leggja fram og varða þessar breytingar koma ekki fram samhliða svo tekur steininn úr frú forseti þegar það er fullyrt í frumvarpinu að það hafi verið haft víðtækt samráð við þær stofnanir og starfsmenn sem hlut eiga að máli víðtækt samráð það er staðfest í umsögnum um frumvarpið og fundum nefndarinnar með forsvarsmönnum þeirra stofnana sem hlut eiga að máli að þessar fullyrðingar um samráð eru beinlínis rangar og þeir gestir gengu svo langt að segja að þær væru óboðlegar og þær eru í raun móðgandi gagnvart þessum stofnunum og starfsfólkinu frumvarpið var samið það er staðreynd án nokkurs samráðs við viðkomandi stofnanir starfsmenn þeirra og aðra hagsmunaaðila það gildir auðvitað sama eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni guðna ágústssyni það var ekkert samráð haft við stjórnarandstöðuna sem er stílbrot algjört stílbrot og algjört brot á þeim hefðum sem hafa ríkt á alþingi í áratugi og við allar breytingar sem hafa verið gerðar það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni guðna ágústssyni ég hygg að svo sé að þeir hafi verið leiddir eins og fé í rétt og ekki einu sinni fengið grastuggu reyndar var málsmeðferðin með þeim hætti að hún er einkar ámælisverð það er hvernig ríkisstjórnin keyrði í gegn breytingarnar á sumarþinginu með meirihlutavaldi með hreinni valdbeitingu tveggja þriðju meiri hluta síns og hlustuðu ekki á eitt einasta orð hvorki köpuryrði né faglega gagnrýna sem kom fram mjög víða og það frá þingmönnum sem hafa verulega reynslu af þessum málum fyrrverandi hæstvirtum ráðherrum og öðrum ekki tekið hið minnsta mark á því og það sem verra er

að þverpólitísk samstaða væri forsenda slíkra breytinga þverpólitísk samstaða yfirlýsing hæstvirtur forsætisráðherra og aðferðin við þessa lagasetningu og frumvarpssmíð gengur líka þvert á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um að eiga gott samstarf við alla flokka á alþingi ekki nóg með það heldur eru þessar breytingar þvert á stefnu samfylkingarinnar þvert á yfirlýsta stefnu samfylkingarinnar um málefnalega samræðu samráð og lýðræði

á frumvarpinu og vinnubrögðin því óvönduð ég verð að segja það eins og er að það er algjörlega líka fráleitt að ætla það eins og háttvirtur þingmaður birgir ármannsson formaður allsherjarnefndar hélt fram að þetta ætti að koma út á sléttu fjárhagslega það er ekki í samræmi við raddir gesta á fundunum þegar er komið í ljós kostnaður vegna húsnæðisins niðri á skúlagötu tvö og það er í pípunum kostnaður sem má reikna út af nákvæmni ef ríkisstjórnin hefði fyrir því að hleypa úr þeim og skoða málin fullyrðingin um að þetta hafi ekki í för með sér kostnað nema hugsanlega einhver óvænt útgjöld sem bresta á eins og jarðskjálfti eða eitthvað svoleiðis er bæði órökstudd og hún er líka ófagleg hún er ekki þingheimi bjóðandi ég kem betur að því síðar en það er mat minni hlutans að þessi kostnaður fyrir utan húsnæðiskostnaðinn sem þegar er sannreyndur upp á tæpar þrjú hundruð milljóna muni hlaupa á hundruðum milljóna og fer að líkindum yfir einn milljarð þegar upp er staðið og þá umræðu vil ég taka við háttvirtan formann allsherjarnefndar birgi ármannsson við fjáraukalagagerð á næsta ári þá hygg ég að þessar staðreyndir liggi á borðinu eða það er fyrirséð núna og útreiknanlegt nákvæmlega eins og háttvirtur þingmaður þegar matís var ohferrrað á síðasta ári það átti ekki að kosta neitt ekki krónu hvað var fyrsta verk okkar hér á haustþingi það var að setja hundrað fimmtíu milljónir í matís munum það ég held að það verði eitt núll í viðbót á fjáraukalögunum gagnvart þessum breytingum á næsta ári ég gagnrýni líka

ég gagnrýni hana líka þar hefur málið verið keyrt hratt fram og án þeirrar yfirvegunar og yfirlegu sem jafn viðamikið mál krefst og þarfnast og ég tek það fram að það var boðað með tiltölulega stuttum fyrirvara að málið yrði tekið úr nefndinni tuttugasta og áttunda nóvember síðastliðinn á þeim fundi lagði meiri hlutinn fram drög að nefndaráliti sínu og kynnti í leiðinni fimmtán breytingartillögur sem minni hlutanum gafst ekkert ráðrúm til að fara yfir eða kalla til gesti eða annað slíkt það er hins vegar rétt hjá háttvirtum frummælanda meiri hlutans að flestar þessar breytingar eru ekki stórvægilegar en engu að síður þær þarf að skoða og ræða það var síðan gengið frá endanlegu áliti meiri hlutans og þessum breytingartillögum og meirihlutaálitið lagt fram hér á alþingi fyrir umræðu um fjárlög en minni hlutanum skorinn sá stakkur að sjónarmið hans komust ekki að það gafst ekki ráðrúm til að skila áliti minni hlutans fyrir fjárlögin sem var ekki vanþörf á vegna þessa kostnaðarauka sem ég er að tala um í áliti meiri hlutans voru viðvaranir minni hlutans um hundruð milljóna kostnað sem þegar voru staðfestar fyrir utan húsnæðiskostnaðinn upp á tæpar þrjú hundruð fimmtíu milljónir þær komust ekki að og minni hlutinn gagnrýnir þessi vinnubrögð og alla málsmeðferð við samningu og afgreiðslu þessa frumvarps þessi málsmeðferð er ekki til að auka virðingu alþingis og maður spyr sjálfan sig hefði frumvarpið hugsanlega orðið betra ef ræðutíminn væri styttur ef það væri nú styttri ræðutími hérna væri þá frumvarpið betra herra forseti það er aldeilis ótrúlegt að sjá það að þingheimi sé boðið upp á það að bæta löggjafarstarfið með því að vaða bara í ræðutímann

þessi vinnubrögð eru í andstæðu við stefnu ríkisstjórnarinnar meinta stefnu ríkisstjórnarinnar það er best að halda því til haga meinta stefnu ríkisstjórnarinnar jú ég veit allt um það háttvirtur þingmaður guðni ágústsson ég veit allt um það vegna þess að háttvirtur þingmaður stóð að því sem landbúnaðarráðherra í fyrri ríkisstjórn að setja slíkar reglur ég veit ekki betur háttvirtur þingmaður guðni ágústsson en á ríkisstjórnarfundi sautjánda október tvö þúsund og sex hafi verið samin yfirlýsing um einfaldara ísland einfaldara og betra regluverk í þágu atvinnulífs og almennings og þar var meiningin að vinna stjórnarfrumvörp með þveröfugum hætti sem við urðum vitni að í þessu máli þveröfugum hætti það átti að hafa tiltekin lykilatriði í huga það átti að setja upp gátlista til þess að menn gætu gengið leiðina rétt og það átti að hafa ákveðin lykilatriði í huga eins og ég sagði um samráð um mat á afleiðingum löggjafar um hugsanlega skilvirkni um hugsanlegt óhagræði reyna að forðast þær gryfjur og svo framvegis af hverju fer ríkisstjórnin ekki eftir sinni stefnu í þessu máli af þessari samþykkt ríkisstjórnarinnar leiddi síðan handbók sem er nýlega komin út um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa útgefið núna í nóvember tvö þúsund og sjö og útgefandi er forsætisráðuneytið dóms og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa alþingis það er með ólíkindum að bera þetta frumvarp saman við þessa handbók það er með ólíkindum það er með ólíkindum að skoða smíðaferilinn á frumvarpinu forsöguna málsmeðferðina og afgreiðslu hér á alþingi og tillitsleysi gagnvart starfsfólki miðað við þær reglur sem hér eru settar upp þar segir meðal annars

þessarar handbókar tilvitnunin er svohljóðandi þótt alþingi eigi lykilorðið um lagasetningu þá er það reyndar að stór hluti samþykktra laga eiga rætur í stjórnarfrumvörpum það hvílir því mikil ábyrgð á ráðuneytunum að búa frumvörp sem best úr garði og skapa forsendur fyrir því að löggjöfin verði sem vönduðust tilvitnun lýkur síðan er sagt í þessu frá gátlista og öðru og síðan koma leiðbeiningar í inngangi þar er tekið fram að markmiðið eigi að vera það að mál sem koma frá ríkisstjórninni verði sem best undirbúin og kynnt sem ætti að auðvelda alþingi afgreiðslu þeirra og stuðla að vandaðri lagasetningu

en áður hefur tíðkast en ekkert af þessu er gert það sem er grundvallaratriði í nýrri lagasetningu allt grundvallaratriði sem hér hafa verið sniðgengin

er nauðsynlegt að breyta eða er hugsanlega betur heima setið er verið að skemma gott starf og þá er farið að mati góðs frumvarpssemjanda í óformlegt samráð um þetta við hagsmunaaðila síðan er ítarlegt samráð þegar á að fara að semja frumvarpið við alla hagsmunaaðila það er pólitískt samráð og það er samráð milli ráðuneyta og það er samráð við almenning allar þessar löggjafarreglur um vinnubrögð eru þverbrotnar frumvarpið brýtur gegn öllum þessum meginsjónarmiðum og viðmiðunum sem þarna eru lagðar til um vandaða frumvarpssmíð það er til vansa það er líka til vansa í þessu máli það sem einhver stjórnmálamaður hafði á orði fyrir allmörgum árum þau eru nú orðin

það er fróðlegt að rifja það upp í þessu samhengi að þessi stjórnmálamaður hæstvirts utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir formaður samfylkingarinnar það er fróðlegt að rifja upp ummæli hennar í þessu

það eins og stundum sé eins og eitthvað liggi í loftinu eins og við skynjum að það sé að verða víðtæk sátt um einhverja hluti og ný sýn ný framtíðarsýn og þetta séu eins og vorleysingar eftir miklar frosthörkur og vatnið brýst úr þeim farvegi þar sem það hafði áður runnið í og orðunum er ævinlega beint til

og framsóknarflokksins síðan segir orðrétt með leyfi forseta ég hef tvisvar orðið þess sterklega áskynja í pólitík að eitthvað lægi í loftinu fyrst þegar við stofnuðum kvennaframboðið og kvennalistann nítján hundruð áttatíu og tvö til nítján hundruð áttatíu og þrjú þá

pólitískri hreyfingu veturinn nítján hundruð níutíu og þrjú til nítján hundruð níutíu og fjögur lá líka eitthvað í loftinu það var almenn krafa um breytt gildismat við stjórn borgarinnar öðruvísi stjórnarhætti annað viðmót og betri þjónustu þar sem þarfir fólks væru í fyrirrúmi en ekki minnisvarðaárátta stjórnmálamanna og síðar en hvað er það sem liggur í loftinu er það valdþreytan í ríkisstjórninni hefur fólk fengið sig fullsatt á sjálfmiðuðu stjórnlyndi davíðs oddssonar og félaga mislíkar fólki hvernig gæðum og embættum ríkisins er úthlutað til flokksfélaga og gæðinga finnst því nóg komið af afskiptum stjórnarráðsins af fyrirtækjum og fjármálastofnunum landsmanna öllum þessum spurningum má hiklaust svara játandi en þó er ekki nema hálf sagan sögð

forseta en svo skall á frostaveturinn mikli með fyrstu ríkisstjórn davíðs oddssonar árið nítján hundruð níutíu og eins og þessi krafa um endurnýjun í stjórnmálum varð hálft í hvoru úti tilvitnun lýkur ég verð að segja það að ég verð ekki var við hina minnst þíðu við stjórnarskiptin í vor ekki hina minnstu þíðu það er sami fimbulkuldinn í gangi í afstöðu ríkisstjórnarinnar gagnvart stofnunum sínum og ekki síður gagnvart starfsfólki þess það er sama tillitsleysið og það er sama samráðsleysið það er sama stjórnlyndið í einu og öllu það er enginn spurður álits heldur koma þessar breytingar allar ofan frá úr höfði tveggja einstaklinga við ríkisstjórnarmyndun á þingvöllum hæstvirtur forsætisráðherra hæstvirtur utanríkisráðherra talar líka um lýðræði og segir orðrétt með leyfi herra forseta tækifæri til að þróa þessar stofnanir samfélagsins í takt við kröfur tímans tækifæri til að þróa lýðræðið í samfélaginu og auka hlutdeild og ábyrgð almennings á þeim ákvörðunum sem máli skipta

ítreka tækifæri til að breyta átakastjórnmálum í samráðsstjórnmál tilvitnun lýkur hvað erum við að upplifa hér í þessu frumvarpi og hvað höfum við upplifað á sumarþingi í öllum málum hvað upplifum við í þingskapamálum það er verið að troða frumvörpum niður um kokið á stjórnarandstöðunni án nokkurs samráðs og það er verið að brjóta langar lýðræðishefðir langar þingræðis og lýðræðishefðir bæði gagnvart þingskapafrumvarpinu og þessu frumvarpi sem hér er til umfjöllunar þar er illt í efni þetta frumvarp sem hér er til umfjöllunar er í hreinni mótsögn við skoðanir hæstvirts utanríkisráðherra sem hún birti í borgarnesræðum sínum þetta er hrein öfugmælavísa eða eins og þessi ærnar renna eina slóð eftir sjónum breiðum fiskarnir hafa fögur hljóð og finnast oft á heiðum það er líklega rétt háttvirtur þingmaður jón bjarnason þakka þér fyrir þessa ábendingu það er hægt að lesa lengi úr þessum borgarnesræðum nákvæmlega sömu umfjöllun um það að hafa samráð um það að slíta ekki sundur friðinn á þingi og þá hygg ég að þingstörfin munu ganga miklum mun betur heldur en raunin er í dag það að slíta sundur friðinn í þingskapamálinu mun eflaust reynast okkur þungt fyrir fæti þó að einhverjir kunni að hafa af því einhverja skemmtan til að byrja með en það er illt að reka þingheim illt að reka óbilgjarnan illt að reka óbilgjarnan já þingheim án samráðs hæstvirts utanríkisráðherra segir síðar í þessari ræðu með leyfi herra forseta tilvitnunin er svona við ætlum að vera flokkur sem nýtur trausts og hefur trúverðugleika ekki vegna þess að við höfum svör á reiðum höndum við öllu sem upp kemur heldur vegna hins að við munum vanda okkur við leit að svörum heldur ekki vegna þess að við höfum lausn á hvers manns vanda heldur vegna hins að við viðurkennum að flókin viðfangsefni kalla á yfirlegu og góða dómgreind og oftar en ekki fjölþætta úrlausn þar sem hópar og einstaklingar leggja saman við eigum að boða stjórnmál sátta og rökræðu en ekki átaka og kappræðu

fyrirheit þessi fögru fyrirheit eru innantóm það er margsannað að þau eru innantóm en segir ekki máltækið líka oft bylur hæst í tunnum sem minnst hafa innihaldið ég verð nú að skilja eitthvað eftir í ræðunni ég kem þá að athugasemdum við frumvarpið sjálft en frumvarp ríkisstjórnarinnar um tilfærslu verkefnanna er í ellefu þáttum og við fengum í allsherjarnefnd fjölda umsagna það er greinilegt af þeim að frumvarpið er samið í flýti og fljótræði ekkert samráð við hagsmunaaðila starfsmenn undirstofnanir og engin grein gerð fyrir kostnaðarauka það er meira að segja svo af því að háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir spurði um umsagnir frá öðrum nefndum sem mér skilst að muni verða bætt úr en ég vek sérstaka athygli þingheimsins á því að hér eru álit bæði meiri hluta og minni hluta þessara nefnda sem hafa tillögur þá vek ég sérstaka athygli á meirihlutaálitunum því þau skipta meira máli það er þetta eru ríkisstjórnarþingmenn sem skrifa undir þau en í mörgum þeirra er lagt til við allsherjarnefnd að hún lagi til frumvarpið og geri breytingar allsherjarnefnd hefur í engu sinnt þessum tilmælum sinna

nefndunum í umsögn meiri hluta sjávarútvegsnefndar og landbúnaðarnefndar hefur nefndin miklar áhyggjur af því að bændur græða landið verkefnið sé sundurslitið frá landgræðslunni landgræðslan flutt til umhverfisráðuneytis en bændur græða landið verður eftir hafa af þessu þungar áhyggjur þær komu fram hjá meiri hluta sjávarútvegsnefndar og mörgum fleirum ekki hin minnstu viðbrögð við því það kemur fram í þessu áliti niðurlaginu að meiri hlutinn í þessari nefnd beinir því til allsherjarnefndar að taka nú til athugunar þau atriði sem koma fram í umsögnum aðila og kanna hvernig unnt sé að einfalda stjórnsýslu kanna hvernig unnt sé að einfalda stjórnsýslu undir þetta skrifa háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir kjartan ólafsson helgi hjörvar jón gunnarsson og karl fimmti matthíasson það var ekkert

er líka með athugasemdir og áhyggjur sem ég reikna með að einhverjir aðrir þingmenn fjalli um þar hefur umhverfisnefnd áhyggjur af vatnamælingum hefur áhyggjur af tilfærslu starfsmanna og óskar eftir samráði hefur áhyggjur af umsögn sveitarfélaga og hefur áhyggjur af því að heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sé sett í uppnám gagnvart þessari nýju matvælastofnun það mundi engu breyta hefur áhyggjur af stöðu málefna dýralækna undir þessar áhyggjur skrifa þeir háttvirtir þingmenn helgi hjörvar guðfinna s bjarnadóttir illugi gunnarsson og ármann krónu ólafsson ekki var þessu hluti samgöngunefndar háttvirtir þingmenn steinunn valdís óskarsdóttir ólöf nordal herdís þórðardóttir karl fimmti matthíasson árni johnsen og ármann krónu ólafsson lýsa áhyggjum af starfsfólki lýsa áhyggjum af því hvað verði um starfsfólkið að það þurfi að finna húsnæði og það þurfi að klára starfsmannamálin hvað hefur allsherjarnefnd gert í því ekki neitt þetta á bara að fljóta áfram og starfsmennirnir eiga að hafa sömu þungu og réttmætu áhyggjurnar yfir jólin

hefur áhyggjur af biðlaunum það kunni að skapast réttur til biðlauna það gengur aftur í flestum umsögnum að það mun stofnast biðlaunaréttur og það er fyrirséður kostnaður sem var hægt að reikna út af allmikilli nákvæmni það er bragð að því þegar háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson ármann krónu ólafsson ásta r jóhannesdóttir birkir jón jónsson jón gunnarsson kristinn h gunnarsson og pétur h blöndal hafa þessar áhyggjur og hefur þetta verið leiðrétt hefur eitthvað verið gert til að létta af áhyggjum starfsmanna þessara stofnana nei í fyrsta öðrum og þriðja þætti frumvarpsins ég tek þá saman hér í fyrsta þætti eru lagðar til breytingar vegna flutnings sveitarstjórnarmála frá félagsmálaráðuneyti til samgönguráðuneytis í öðrum þætti vegna flutnings ferðamála frá samgönguráðuneyti til iðnaðarráðuneytisins og í þriðja þætti vegna flutnings alferða frá samgönguráðuneyti til viðskiptaráðuneytis við í minni hlutanum höfum bent á það að eftir breytingarnar munu veigamiklir félagslegir þættir og aðrar skyldur sem sveitarfélög hafa skipað skipti þau um ráðuneyti það er ekki ástæða til að ætla að það auki skilvirkni almennt séð það er mjög mikið af málefnum háttvirtur þingmaður birgir ármannsson sem varða sveitarfélögin beint og heyra beint undir eitt ráðuneyti hvort sem það verður þá iðnaðarráðuneytið eða samgönguráðuneytið en það þarf að flokka saman skyld mál

þannig að það hefði skírskotun til sveitarstjórnanna og það voru margir sem bentu á það vildu kalla ráðuneytið byggða og samgönguráðuneyti eða samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti ekkert var nú hlustað á það flutningur ferðamála frá samgönguráðuneyti til iðnaðarráðuneytis var gagnrýndur mjög það kom skýrt fram að þessi atvinnugrein er nú vistuð í öllum ráðuneytum nema iðnaðarráðuneytinu og þangað á hún að fara þannig að atvinnugreinin verður vistuð í öllum ráðuneytum auðvitað hefði þurft að finna einhverjar heildarsýn og heildarúttekt á ferðamálapakkanum og samband sveitarfélaga gerði athugasemd við málefni ferðaþjónustunnar að hún heyrði undir mörg ráðuneyti og samband sveitarfélaga og ég tek mark á þeim þeir segja að breytingarnar séu ekki til þess fallnar að einfalda stefnumótun í ferðamálum ekki til þess að einfalda af hverju erum við þá að þessu sambandið segir líka flókin stjórnsýsla ferðamála og mikill fjöldi leyfisveitenda og umsagnaraðila hefur reynst ferðaþjónustuaðilum til trafala þekkja menn það ekki þegar þeir setja á stofn atvinnurekstur í ferðaþjónustu ég þekki nú til þess óbeint en leyfisveitendurnir eru ótrúlega margir og á ótrúlega mörgum stöðum og á ótrúlega mörgum ráðuneytum

ferðamálasamtökin gagnrýndu þetta líka mjög harðlega að vista ferðamálin út um allt frekar en að reyna að þjappa þeim saman það er eðli máls samkvæmt að hluti af ferðaþjónustu verður ekki komið saman undir einn hatt vegna þess að þau varða önnur mál samgöngumál meira og hugsanlega slíkt en það var full ástæða til að fara heildstætt yfir þennan pakka sem allir voru sammála um að gera og leggja síðan til tillögur um þetta eftir svona tvö ár eftir góða meðgöngu góða yfirlegu og skynsemi og náið samráð við þá sem í greininni starfa það á að flytja ef ég skil rétt og man rétt alferðir til viðskiptaráðuneytisins þessi breyting var einróma gagnrýnd hún var nánast einróma gagnrýnd samt á hún að verða að veruleika og þeir sem gagnrýndu þessa breytingu höfðu nú ekki miklar kröfur í þessu sambandi þeir settu fram frómar óskir um að fresta breytingunni í eitt til tvö ár til að ná utan um alla þætti þessarar fjölbreyttu og þverfaglegu atvinnugreinar ég vil halda því til haga að ferðamál og samtök ferðaþjónustunnar voru jákvæð í garð tillagnanna en það var samdóma álit allra sem komu að komu fyrir nefndina og í úttektum að það væri heildarrúttektarþörf á skipan ferðamála til að auka skilvirkni í greininni er ekki tilgangur þessa frumvarps að auka skilvirkni svo kemur fjöldi umsagnaraðila og segir að það sé verið að setja þetta á tvist og bast og gera allt kerfið óskilvirkt ég leyfi mér að vísa í umsögn sambands sveitarfélaga í þessu tilefni sem ég hef rakið og ítarlegrar umfjöllunar ferðamálasamtaka íslands líka í fjórða þætti frumvarpsins eru lagðar til breytingar vegna fyrirhugaðs flutnings menntastofnana og landbúnaðarins frá landbúnaðarráðuneytinu til menntamálaráðuneytisins það eru fleiri ákvæði viðurkenning á námsframboði prófgráðum og fleira og um búfræðslulög og þar fram eftir götunum það hafa ýmsir aðilar reifað réttmætar áhyggjur af því að með þessum tilflutningi kunni tengsl landbúnaðarskólanna við aðrar stofnanir atvinnulífsins raskast það kom líka fram á fundi nefndarinnar að einn fremsti landbúnaðarháskóli heims í svíþjóð heyri undir landbúnaðarráðuneytið

og hygg að sé ekki allt of langsótt að ef til vill veiti menntastofnunum í landinu ekki af einhverri faglegri samkeppni fremur en að hópa þeim öllum inn í eitt og sama ráðuneytið ég velti því fyrir mér hvort við eigum ekki að reyna landbúnaðarráðuneytið í landbúnaðarskólunum og hafa menntamálaráðuneytið í hinum og sjá hvernig þeim tekst til það sem er kannski aðalatriðið í þessu máli er það að landbúnaðarráðuneyti hafa heyrt undir atvinnuvegaráðuneyti frá upphafi og það hefur reynst vel það hefur reynst skólunum í landbúnaði vel hefur komið fram rökstudd gagnrýni á það kerfi eða hefur verið upplýst um þörf sem kallar á þessa breytingu nei það hefur ekkert komið fram sem réttlætir það að breyta kerfinu breytinganna vegna sem hluti af heildarstoðkerfi landbúnaðarins þá hafa þessir skólar náð að vaxa og dafna og þróa með sér náið samstarf við atvinnulífið og ég ítreka að það er ekki kominn fram rökstuðningur sem réttlætir tilfærsluna að skólarnir standi betur undir menntamálaráðuneytinu um þetta leyfi ég mér að vísa til umsagnar sveitarfélagsins skagafjarðar sem fylgir ég ætla ekki að fara yfir hana hér og ég þykist vita að aðrir þingmenn vinstri grænna muni fjalla um þetta mál þá kem ég að þeim þætti sem hefur sætt harkalegustu gagnrýninni svo harkalegri að ég hef orðið undrandi yfir því að allsherjarnefnd skuli ekki hafa viljað fara í þá vinnu að laga þá ágalla sem bersýnilega blasa við öllum sérfræðingum innan þessarar greinar sem blasa við og samdóma álit allra innan skógræktar hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að þarna sé verið að stíga óheillaskref því gaf allsherjarnefnd sér ekki tíma til að skoða það og leggja fram gáfulegri tillögur en hér eru á ferðinni það á að flytja skógrækt og landgræðslu

landbúnaðarráðuneytinu menn segja hvar á að gera greinarmun á þessari skógrækt eru nytjaskógarnir eitthvað öðruvísi en þjóðskógarnir eru þjóðskógarnir eitthvað öðruvísi en þeir skógar sem menn rækta sér til yndis og ánægju við sumarbústaðinn og þurfa svo að grisja og langflestir ef ekki allir umsagnaraðilar er hausnum barið við steininn og þetta á að knýja í gegn og maður spyr hvar eru rökin hvar er þarfagreiningin af hverju er verið að þessu umsagnaraðilar lögðust harkalega gegn þessari breytingu og gagnrýna hana harkalega þeir vísuðu til rökstuðnings eða réttara sagt fullyrðinga í frumvarpinu um einfalda stjórnsýslu að skipa skyldum málefnum undir eina stjórn þannig að ráðuneyti og ríkisstofnanir sem í hlut eiga verði öflugri og skilvirkari þeir koma hvergi auga á það þeir segja að það sé engan veginn hægt að sjá merki einföldunar og hagræðingar með því að kljúfa þennan málaflokk milli tveggja ráðherra annars vegar milli landbúnaðarráðherra og hins vegar umhverfisráðherra eins og lagt er til það má fremur hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og háttvirtur formaður allsherjarnefndar það má fremur tala um skemmdarverk í þessu samhengi heldur en einföldun og skilvirkni ég trúi og treysti orðum þeirra sem starfa og hafa starfað mjög lengi í skógræktin og landgræðslumálum á íslandi og ég g ítreka þá gagnrýni sem ég setti fram áðan um verkefnið bændur græða landið af hverju á að slíta það frá landgræðslunni ég veit ekki hvort að þingmenn sem sitja nú á alþingi eða aðrir vita hvernig þetta stórmerkilega verkefni kom til ég þykist vita að hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra þekki til en þetta er eitthvað merkilegasta landgræðslu og ræktunarstarf og umhverfisstarf sem unnið hefur verið á landinu og þá hugmynd að þessu fékk landgræðslan og undir forustu andrésar arnalds sem þar starfar að ná bændum inn til samstarfs og hverjir eru bestu vörslumenn landsins auðvitað bændur og hverjir hafa sýnt mesta skilvirkni í landgræðslu og annað bændur af hverju á að rífa þá frá landgræðslunni sem þeir hafa starfað með náið alveg frá upphafi hugmyndin er komin frá landgræðslunni og unnin upp í nánu samráði við bændur nú er þetta slitið í sundur og það eru gerðar lengri boðleiðirnar og ég skil ekki satt best að segja af hverju allsherjarnefnd tók sig ekki til ég segi nánast með einu pennastriki og lét þetta málefni fara með landgræðslunni það eru engin rök fyrir því

og það komu fram ábendingar um þetta líka það var ekki eins og stjórnarandstaðan stæði ein og væri að nöldra yfir þessu það komu ábendingar frá faginu frá greininni og það komu ábendingar frá meiri hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar allt saman hundsað og umsagnaraðilar segja að það sé varhugavert að kljúfa málefni skógræktarinnar í sundur umsagnaraðilar hafa af því þungar áhyggjur að málaflokkurinn muni líða fyrir þessa breytingu skógræktarstarf verði sundurslitið og hætt sé við því að málaflokkurinn lendi utangarðs í stjórnkerfinu það leggja allir umsagnaraðilar til að það verði undir einu ráðuneyti þeir gera að vísu ekki greinarmun á því hvaða ráðuneyti þeir hallast nú fremur að landbúnaðarráðuneytinu sem ég og geri þetta er fyrst og fremst í dag að verða atvinnugrein sem á heima undir atvinnuvegaráðuneyti og jafnvel skógrækt þjóðskóga verður atvinnugrein vegna þess að það er alveg sama hvaða skógur er það þarf að grisja þá og nytja þá og þar fyrir utan er þessi þáttur mjög vaxandi

ég vil benda á það líka í þessu samhengi að það kann að verða svo að umhverfisráðuneytið verði báðum megin við borðið annars vegar við borð umhverfisverndar og svo hinum megin við borð atvinnuvegarins það er ekki gott umhverfisráðuneytið á að vera hreint umhverfisráðuneyti hafa eftirlit með og gæta umhverfisverndar

og það er óhjákvæmilega í þessu samhengi svo ég nefni eitt dæmi það er óhjákvæmilega að umhverfisráðuneytið muni þurfa að úrskurða um hagsmunaágreining milli umhverfisverndar annars vegar og skógræktar og atvinnuvegarins hins vegar er gott að hafa það innan sama ráðuneytis eftirlitið og tillitið með umhverfinu

það blasir við það á ekki að rétta umhverfisráðuneytinu þann kaleik

ekki þetta síðasta sjónarmið ég var að nefna um hagsmunaágreininginn innan ráðuneytisins en um það sem ég sagði á undan um að skógræktin sé sundurslitin stjórnsýslan verði óskilvirkari og fleira það eru aðilar sem ég veit sem ég tek mark á og ég veit líka að hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra tekur fullt mark á það eru ábyrg samtök eins og til að mynda bændasamtök íslands ábyrg samtök sem leggjast gegn þessu þeir hafa líka áhyggjur af því að það sé verið að skilja rannsóknarfé eftir á einum stað og skólana á öðrum stað og boðleiðirnar lengist í þessu öllu saman ég veit að háttvirtur þingmaður jón bjarnason mun væntanlega fara yfir þennan þátt málsins

íslands gerir þetta sömu gagnrýni og hún er ekki sett fram með stóryrðum hún er sett fram faglega þessi gagnrýni bæði af bændasamtökunum og skógfræðingafélaginu það er ekkert mark tekið á þessari faglegu gagnrýni henni er ekki einu sinni svarað auðvitað eiga bændasamtökin og skógfræðingafélagið rétt á því að fá svar af hverju ekki í áliti meiri hlutans það blasir við til hvers eru þessar stofnanir þá að senda umsagnir ef þær eru ekki einu sinni svara verðar til hvers er leikurinn gerður er þetta bara í gamni að biðja bændasamtökin og skógfræðingafélagið að skrifa ályktun er það til að uppfylla eitthvað form að það eigi umsagnanna vegna eingöngu að biðja um umsagnir en efnislega skipta þær engu máli auðvitað ekki sama gildir um og síðan eru hin frjálsu félagasamtök líka skógræktarfélag íslands sem á aðalfundi sínum lagðist gegn þessum breytingum og þar eru nú menn sem fyrir hönd skógræktarfélags íslands sem skrifa undir það magnús gunnarsson og brynjólfur jónsson magnús gunnarsson formaður og brynjólfur jónsson framkvæmdarstjóri það er sérkennilegt að sitja fund allsherjarnefndar það er sérkennilegt af því að þessir báðir menn eru afar málefnalegir menn eða komu þannig fyrir á fundinum en það er sérkennilegt að heyra menn af þessari gerð

kveða svo fast að orði um þessar breytingar og telja þær horfa til ekki bara verri vegar heldur það sé frekar verið að stunda skemmdarverkastarf heldur en að auka skilvirkni þegar svona menn tala þá eiga menn að leggja við eyrun og hlusta og svara og svara þeim af hverju þeir hafa rangt fyrir sér meiri hluti alþingis og allsherjarnefndar segir að bændasamtökin og öll skógræktargreinin skógræktarfélag íslands og skógrækt ríkisins hafi rangt fyrir sér það sé bara tómt bull sem er verið að fara að bera á borð það eru svörin sem felast í því að leggja fram frumvarpið óbreytt þið eruð að fara með fleipur ríkisstjórnin segir það við bændasamtökin og við skógræktarfélögin og við landshlutaverkefnin þið eruð að fara með fleipur jón

ítarlegu áliti og rökstuddu var töluvert niðri fyrir lái honum enginn búinn að vinna ævistarf eða langt og mikið áratugastarf að skógrækt með frábærum árangri og hans starfsfólk hann fær sömu kveðjur

og sömu kveðju fær landgræðsla ríkisins landgræðsla ríkisins fær þá umsögn að þeir fari með fleipur varðandi bændur græða landið það sé bara ekkert rétt og ég verð bara að segja það að þegar maður fær slíkar umsagnir sem þessar frá landgræðslunni þá er það ekki kurteisi það er ekki kurteisi að svara henni ekki með rökstuddum hætti segja meiri hluta allsherjarnefndar ósammála landgræðslunni bændasamtökunum og svara því með rökstuddum hætti af hverju allsherjarnefnd meiri hlutinn er ósammála eru þessar stofnanir ekki svara verðar eiga þær að skilja það þannig og er þetta til að efla þá til að skila inn frekari umsögnum ef það er ekkert mark tekið á umsögn landgræðslunnar meðal annars segir að við blasi með þeim tillögum sem eru til í frumvarpinu sé verið að flækja málið og fjarlægja það höfuðmarkmið frumvarpsins að einfalda stjórnsýsluna og skipa líkum málaflokkum undir sömu stjórn minni hlutinn tekur undir það sjónarmið og reyndar vil ég rifja upp umsögn skógræktarinnar um þetta fyrst þeir segja hreinlega í umsögn sinni skógræktin að það sé hér í uppsiglingu eitt allsherjarstjórnsýslulegt klúður á málaflokknum skógrækt sem draga mun úr mætti skógræktarstarfs um ókomin ár greinilega er ekki pólitísk samstaða um flutning á forræði yfir málaflokknum til umhverfisráðuneytisins og felst málamiðlun í því að kljúfa hann

hagræðing og þá kemur skógræktin og segir stjórnsýslulegt klúður og enginn leggur eyrun við það er engu svarað það eru svona ummæli sem staðfesta mann í þeirri trú að þessar breytingar séu eingöngu gerðar vegna skiptingar ráðherrastóla og setja meira og meira kjöt á bein örráðuneyta samfylkingarinnar viðskipta og iðnaðarráðuneytisins

einhverju örlitlu meiru til að naga en menn átta sig ekki á því að um leið er verið að naga innan úr þessum stofnunum og gera þær óskilvirkar það má aldrei verða þá kem ég að sjötta þætti og það er flutningur vatnamælinga frá iðnaðarráðuneyti til umhverfisráðuneytis það á að flytja vatnamælingar til veðurstofunnar og mynda úr þessum tveimur stofnunum nýja stofnun

framkvæmdina gagnrýnisverða þar er aftur tillitsleysi við starfsfólk þeir benda á að það sé ári skýrt hvað felist í flutningunum það segir orðrétt og þeir leggja áherslu á eins og fjölmargir aðrir að það þurfi að ganga frá málum sem varða réttindi starfsmanna í nánu samstarfi við starfsmenn stéttarfélög þeirra og viðsemjendur það blasa við vandamál við þessa tilfærslu sem ekki hefur verið horft til og lítt hugsað um og hefði átt að skoða áður en frumvarpið var lagt fram og hafa á hreinu þegar það kom fram þetta eru þættir sem varða starfsmenn stofnana sem hafa þungar og réttmætar áhyggjur og það kom fram á fundum gesta eða fundum starfsmanna frá veðurstofu eða forstöðumanns veðurstofunnar og vatnamælinga sérstaklega veðurstofunnar að það blasa við húsnæðisvandamál sem ekki hafa verið leyst það kom líka fram að veðurstofan getur ekki tekið við þeim fjölda sem þangað eiga að flytjast og bæta eiginlega við að var þó ekki á húsnæðisvanda stofnunarinnar bætandi það hefur ekki verið leyst og það er alveg óhjákvæmilegt

að það mun fylgja því kostnaður bara að búa til pappírsefni bréfsefnið símaskráning tölvukerfi

biðlaunakostnaður og annað ónefnt sem ég kem betur að hér á eftir þar hefði háttvirtur formaður allsherjarnefndar átt að taka af öll tvímæli varðandi biðlaunakostnaðinn ef ríkisstjórnin hefði haft svo lítið við að spyrja starfsmenn viltu koma og vinna hjá hinni nýju stofnun viltu flytja á selfoss hvað ætlar þú þér og gefa starfsfólkinu nógan fyrirvara góðan fyrirvara eins og maður gerir maður ætlast til þess að fólk komi fram af kurteisi við sig og maður á að sýna sömu kurteisi það gildir í samskiptum ríkisins við starfsmenn sína hún er ekki sýnd hér ég kem þá að matvælamálunum og það á að flytja matvælasviðið undir sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið og þar með verður hlutverk landbúnaðarstofnunar aukið og hún mun taka við matvælaeftirliti sem nú er unnið á vegum fiskistofu og umhverfisstofnunar það er gert ráð fyrir samningum sjávarútvegsráðherra við þessar stofnanir og fleira og ég vil halda því til haga að það er almenn ánægja með það að það skuli verið að koma á þessu eftirliti sem er reyndar meira en eftirlit eins og kom fram í tillögu meiri hluta allsherjarnefndar að breyta nafni á stofnuninni sem ég er sammála þó ég viti ekki hvort þetta sé besta nafnið en alla vega er ég sammála því að það sé skárra en eftirlitið en það er almenn ánægja með þetta en hins vegar hefur komið fram fagleg og réttmæt gagnrýni hörð á köflum um framkvæmdina ekkert samráð enn á ný við undirstofnanir og starfsfólk það kemur fram í umsögn starfsmanna fiskistofu að þeir hafi fyrir löngu lagt til að það yrði skipaður starfshópur sem gerði tillögur um fyrirkomulag matvælaeftirlits og tekið tillit til skyldu samkvæmt gerðum e s b um matvælaöryggi þeir halda því fram og ég hef enga ástæðu til að rengja það að frumvarpið sé samið í flýti og það var auðvitað án samráðs við fiskistofu eins og alla aðra þessari skoðun um samráðsleysið og flýtinn deila þeir

varðandi heilbrigðiseftirlitið að sveitarfélögin stunda umfangsmikið heilbrigðiseftirlit það hefur ekki verið hugað að því við samningu þessa frumvarps og breytingu í þessa stofnun hvernig þessi heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og ríkis vinna saman það er mikil skörun þarna í gangi og menn þurfa að koma sér upp verkaskiptingu fyrir fram til að koma í veg fyrir árekstra það var auðvitað ekkert hugað að því það er sem sagt samhæfing heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og ríkisins

og það ber vott um sama flumbruganginn við sameininguna versta er í þessu dæmi og það hef ég nefnt áður það er óvissa starfsmanna óvissa órói ríkir meðal starfsmanna starfsmenn fiskistofu eru órólegir yfir því að starfsemi matvælastofnunar verður á selfossi þeir segja að það sé ekki víst að þeir sjái sér fært að flytja og það hafa komið fram alvarleg aðvörunarorð um það að í þessum geira séu mjög sérhæfð störf og það leiki umtalsverður vafi á því að þessir sérhæfðu reyndu starfsmenn muni flytjast og það er ástæða til að óttast það ef þetta væri nú gert í anda handbókar ríkisstjórnarinnar ef ég væri að vinna að slíku máli hefði maður byrjað á því að tala við starfsfólkið

eru með börn í skóla fjölskyldur þurfa að kaupa sér íbúð fjölskyldur þurfa að koma sér niður á nýjum stað það er ekkert slíkt ráðrúm gefið menn óttast að sérfræðiþekking kunni að tapast starfsfólk þurfi að rífa sig upp með rótum heilu fjölskyldurnar að flytjast búferlum minni hlutinn tekur hins vegar undir með sambandi sveitarfélaga að þessu leyti að með þessari breytingu má vænta þess að störfum á landsbyggðinni muni fjölga sem er gott mál það veitir ekki af að styrkja landsbyggðina þó að hún sé nú mest að styrkjast kannski hérna í þessum fimmtíu kílómetra geira frá hundrað og einn mætti gjarnan taka til hendinni betur aðeins lengra í burtu minni hlutinn telur jafnframt að við slíkar breytingar verði að hafa víðtækt samstarf við starfsmenn með afar góðum fyrirvara en ekki að koma fram með því tillitsleysi sem einkennir þetta mál þetta er lifandi fólk

það er ámælisvert að kostnaðargreining hafi ekki farið fram á þessum stórfelldu breytingum á matvælaeftirliti það er gengið út frá því að það verði enginn kostnaður hann fari yfir á nýja stofnun það er talað um að það verði kostnaður ef það koma upp óvænt útgjöld eins og ég hef nefnt áður að mati minni hlutans er umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins röng að þessu leyti því miður það blasir við og þar tek ég matís dæmið aftur það blasir við verulega aukinn kostnaður það má reikna með að tilfærslan hlaupi á hundruðum milljóna það er verið að búa til nýja stofnun það þarf að taka til í húsnæði landbúnaðarstofnunar það þarf að bæta þar við tölvum og tólum og tækjum og öðru það þarf að auglýsa upp nýtt lógó það þarf að gera svo margt margt margt þegar ný stofnun er sett á fót og það er mikill kostnaður við það fyrir utan auglýsingar og annað og þá er ófyrirséður þessi biðlaunakostnaður sem var nú bara einfalt að reikna út með því að spyrja starfsmenn það er kostnaður við ráðningu nýrra starfsmanna og þjálfun þeirra ef hinir sem einhverjir koma til í sérhæfðu störfunum vilja ekki flytjast það er ótalinn aksturskostnaður sem mun bætast við ef starfsmenn fiskistofu kjósa að búa í reykjavík og vinna á selfossi og það er annar kostnaður ótalinn og það kom fram í máli þórðar ásgeirssonar forstjóra fiskistofu það er að stoðþjónusta fiskistofu mun nýtast mun verr stoðþjónusta eru lögfræðingar tæknifólk alls kyns sérfræðingar sem eru að styðja við sérfræðingana á matvælasviði og annað slíkt sem leitað er til þegar vandi kemur upp í stjórnsýslu og öðru slíku þessi stoðþjónusta mun nýtast verr á móti kemur að landbúnaðarstofnun þarf að koma á fót stoðþjónustu ráða lögfræðinga ráða sérfræðinga sem eru ekki á sviði þeirra vísinda sem stofnunin sinnir þetta blasir við það sem mér finna svo jafnslæmt ef ekki verra er að það er fyrirhuguð breyting á matvælalöggjöfinni og innflutningur matvæla og það felur í sér stóraukin verkefni fyrir matvælastofnun það er ekki gert ráð fyrir því í fjárlögum það er ekki efni frumvarpsins segir í umsögn til allsherjarnefndar að það muni ekki koma kostnaður en hann

og þeir sem vilja veg landbúnaðar og vilja að íslenskur landbúnaður þrífist að það sé afar brýnt þegar innflutningur verður gefinn frjáls að matvælaeftirlit verði öflugt afar brýnt af hverju er það vegna þess að inn í landið munu koma vörur sem ekki standast gæðakröfur

það þarf að innihaldsgreina þessar vörur það þarf að upprunagreina þær og svo framvegis og svo framvegis ég ætla bara að segja það að hvort sem það kemur fyrst það kemur ekki meiri hluta allsherjarnefndar við þá hafa aðrir þingmenn áhyggjur af framtíð íslensks landbúnaðar og miklar áhyggjur ef ekki verður vel þarna að staðið ég veit að háttvirtur fyrrverandi landbúnaðarráðherra mun deila þessum sjónarmiðum mínum og rökstyðja þau enn betur en ég get gert með faglegri fyrirframgerðri kostnaðargreiningu mátti auðveldlega vinna upp þennan kostnað það kemur annað fram hjá umsagnaraðilum varðandi þetta þeir telja miður að frumvarpið hafi verið samið eins og það er orðað í óðagoti skiptingar ráðherrastóla og án samráðs við undirstofnanir og starfsmenn þeirra sem hafa mesta þekkingu á málaflokknum ég segi það enn og aftur að í því ljósi eru ummæli í frumvarpinu um að fullt samráð hafi verið haft óboðleg og móðgandi að mörgu leyti ég ætla ekki að gera áttundi til ellefta þáttinn að miklu umtalsefni hér ég verð þó að vekja athygli á umsögn einkaleyfastofu sem er með ábendingar sem ég er ekki viss um að hafi verið tekið tillit til um vörumerki sem verða slitin frá hugsanlega má laga það fyrir þriðju umræðu en ég vil árétta að það er mjög mikilvægt við þær breytingar sem er verið að gera einkum vegna sameiningar veðurstofu íslands og vatnamælinga og þessi nýja matvælastofnun að það verði þegar í stað tekið upp náið samráð og haft við starfsmenn þeirra stofnana sem hlut eiga að máli og réttinda þeirra gætt í hvívetna þetta eru eindregin tilmæli stéttarfélaga þessara starfsmanna við þeim hefur enn ekki verið brugðist það er ekki komin af stað samræða við starfsmenn við fólkið ég ítreka það enn og aftur að það mun fylgja þessum breytingum kostnaður að ég hygg að fari yfir einn milljarð í fjáraukalögum á næsta ári við bandorminn í heild háttvirtur þingmaður birgir ármannsson við hittumst að ári og ræðum fjáraukalög og þá bara kemur fram á blaði hvor okkar hefur rétt fyrir sér í þessu

salnum munum þetta kannski ekki að ári þessar breytingar sem var verið að gera og úthlutun ráðherrastóla segir eiginlega allt sem segja þarf að það er ekki umhyggja fyrir stjórnarráðinu sem ræður för heldur umhyggja fyrir því að stjórnarsamstarfinu sé siglt í heila höfn með réttri skipan stóla og vægi embætta viðkomandi ráðherra það má hins vegar aldrei verða að leiðarljósi í breytingum á stjórnarráðinu að setja kjöt á bein minnsta ráðuneytisins sem var í landinu iðnaðar og viðskiptaráðuneytis og skipta því í tvennt það er með ólíkindum fjöldi stöðugilda í iðnaðarráðuneytinu voru þrettán komma eitt en í viðskttparáðuneytinu fimmtán komma tvö minnsta ráðuneytinu er skipt upp

ekki ljóss heldur skugga sem hér ber yfir alþingi kemur frá þessari ráðherraútdeilingu og skiptingu það er ekkert öðruvísi

hæstvirtur sömdu um þessi helmingaskipti án tillits til þeirra meintu markmiða sem síðan eru sett fram í frumvarpinu ákvarðanir hafa allar verið teknar að ofan eins og einn gestur sem kom á fund allsherjarnefndar orðaði það það er

leiða af sér óvandaða löggjöf eins og umsagnir um þetta frumvarp staðfesta minni hlutinn leggur til að málinu verði vísað frá með svofelldri rökstuddri dagskrá með leyfi herra forseta þar sem færð hafa verið gild rök fyrir því að a sú lagasetning sem í frumvarpinu felst muni ekki hafa í för með sér þá skilvirkni hagræðingu og einföldun sem að er stefnt b vönduð málsmeðferð búi ekki að baki samningu frumvarpsins til dæmis hefur ekkert samráð verið haft við undirstofnanir og hagsmunaaðila c ekki liggur fyrir greining á annars vegar kostnaði við lagasetninguna og hins vegar þörfinni fyrir hana leggur minni hlutinn til að málinu verði vísað frá og tekið fyrir næsta mál á dagskrá undir þetta álit skrifar sá sem hér stendur